þakka fyrir þessa umræðu og ágæta greinargerð frá hæstvirtum ráðherra ég tel að sú umræða sem hér hefur farið fram og ólík sjónarmið sem þar hefur verið lýst sýni okkur býsna vel hversu lítt þróuð þessi umræða er orðin hversu mörg málþing sem þó kunna að hafa verið haldin

og siðferðilegar eru hér sem ósvarað er og óleyst er úr ég þakka hæstvirtum ráðherra og nefndinni fyrir að koma ekki með málið inn í frumvarpsformi vegna þess að ég tel að málið sé alveg langt í frá að vera þroskað til þess að það megi með einhverjum sóma bera hér fram í frumvarpsformi ég held að það hafi ekki verið málinu til framdráttar eða til sérstakrar farsældar ef þetta verður innleitt á einhverjum tímapunkti í okkar samfélag að knýja það í gegn með kröfum í þinglokasamningum að það verði tekið hér til afgreiðslu og látið afgreiða það hér með sjötíu prósent atkvæða í þingsalnum vegna þess að ég held að það sé hluti af því sem þurfi að horfa til að ef af þessu yrði einhvern tíma þá yrði það að vera stöðu barnanna vegna og réttinda þeirra vegna gert í býsna miklu siðferðilegu sammæli þess vegna sé það öllum fyrir bestu að leyfa þessari umræðu að þroskast og lausnum verða til á þeim vandamálum sem uppi eru og ég vil fyrir mitt leyti áskilja mér rétt til að skipta um skoðun í málinu en eins og það er vaxið núna er ég eindreginn efasemdarmaður um að það væri farsælt að taka þetta skref nú ég tel ekki að það sé okkur sérstakt keppikefli að verða á undan hinum norðurlöndunum til að mynda að leysa úr þessum flóknu siðferðilegu og lögfræðilegu atriðum og láta reynsluna verða hér ég held fremur að við eigum að njóta þeirrar sérþekkingar sem þar er að finna þeirrar reynslu sem þau stóru samfélög byggja á og fylgja þeirri þróun sem þar verður og alþjóðlega í því að fást við þessi úrlausnarefni sumt á ekki að selja við erum öll sammála um að það að ganga með barn á ekki að selja það að lögleiða það í velgjörðarskyni eykur líkurnar á því að það verði selt í okkar samfélagi og það er ekkert annað en kjánaskapur að horfast ekki í augu við þá alvarlegu staðreynd þegar þetta mál er til umfjöllunar